Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Um die Interessen der europäischen Staaten auf dem internationalen Parkett effektiver vertreten zu können, muss das Vorgehen in der Außenpolitik vorab besprochen und dann mit einer einzigen Stimme nach außen kommuniziert werden. Mit dem EAD wird nun versucht, die außenpolitischen Instrumente der Union in einen kohärenten Rahmen zu bringen. Die bereits bestehenden Ressourcen werden gebündelt und durch neue abgerundet. Wie im Bericht unserer Kollegen ausgeführt, müssen in Anbetracht der Neuheit dieser Struktur anspruchsvolle Bestimmungen in Bezug auf Transparenz und haushaltstechnische und finanzielle Rechenschaftspflicht angewandt werden. Es bedarf einer detaillierten Übersicht über die Ausgaben und das im EAD tätige Personal. Damit die Budgethoheit des EP auch gegenüber dem EAD greift, muss der Dienst in die Struktur der Kommission eingegliedert sein, und dem EP als Haushaltsbehörde müssen alle Informationen zur Verfügung stehen, um die Rechnungslegung effektiv prüfen zu können. Die Ratsentlastung bleibt für uns auf der Tagesordnung. Der EAD kann seinen Namen nur tragen, wenn auch alle Mitgliedstaaten in ausgewogenem Maße darin vertreten sind. Andererseits muss natürlich die Qualifikation der Bewerber im Vordergrund stehen. Dies führt mich zum Frauenanteil. Der ist mir definitiv zu niedrig, und ich fordere dazu auf, für diese Positionen qualifizierte Frauen zu finden.